Neue Gewalt ist die Folge. Aber ich sage auch Brennende Israel Fahnen und antisemitische Attacken dürfen dabei keine Antwort sein. Die EU braucht jetzt mehr denn je eine gemeinsame Stimme der Vernunft und der Besonnenheit für eine Zweistaatenlösung, für die Macht der Verhandlung gegenüber der Macht des Krieges. Europa muss dabei eine noch aktivere Rolle im Vermittlungsprozess spielen. Denn Herr Trump hat sich soeben als Vermittler aus diesem Prozess verabschiedet. Jetzt muss die EU handeln. Frau Mogherini, was meinen Sie, wenn Sie einerseits stärkere Bemühungen für einen Friedensprozess ankündigen, aber zugleich betonen, es werde keine spezifische EU Initiative geben? Genau das braucht aber jetzt die Welt.